Pani komisárka, ďakujem za správu, ktorú ste nám predniesli o aktuálnej situácii na Haiti.

Od začiatku roku, od zemetrasenia, sme pracovali veľa, ale práce nenapredovali tak rýchlo, ako by sme si želali. Často sme sa vyhovárali na situáciu, ktorá bola na Haiti pred zemetrasením. Určite by nám pomohlo, keby na Haiti bol fungujúci štát, ale nie je a kým bude, prejde ešte veľa času.

Teraz treba urgentne konať, lebo riskujeme ďalšie a ďalšie epidémie aj násilie. Pani komisárka, skutočne treba do Bruselu sústrediť tých najlepších zdravotníckych odborníkov, aby pripravili strategický plán pomoci pre Haiti.